virðulegi forseti önnur fyrirspurn mín til hæstvirts samgönguráðherra hér í dag fjallar um þessi svokölluðu víravegrið spurningar mínar eru tvær og þær hljóða svo með leyfi forseta hafa samgönguyfirvöld einhver áform um að fjölga víravegriðum á þjóðvegum landsins og ef svo er hver eru þau áform síðari spurning mín er sú hvernig metur samgönguráðherra þá reynslu sem komin er af notkun þessara vegriða hér á landi fyrir nokkrum missirum voru sett svona víravegrið á kafla vegarins yfir hellisheiði og þessi víravegrið hafa svona hvað eigum við að segja sætt

og skoðanir fólks eru skiptar á því hvort það hafi verið rétt að leysa málin með þessum hætti eða ekki

það er til að mynda mjög erfitt um vik að snúa við á annarri akreininni eða reyndar báðum því vegurinn er í raun og veru hólfaður niður hólfaður í tvennt ef svo má segja skorinn langsum og þetta er svona hálfundarleg staða sem getur komið þarna upp ég veit það nú sjálfur af eigin reynslu aðrir hafa bent á það að það sé slysahætta af þessu víravegriðum fólk sem fer um til að mynda á mótorhjólum þeim er mjög illa við þessi víravegrið og ég hef nú mikinn skilning á því vegna þess að ég ferðast nú stundum um á slíku farartæki að það er mjög slæmt mál ef fólk missir stjórn á sínum ökutækjum og lendir utan í þessu þá getur það haft mjög alvarleg meiðsli í för með sér en virðulegi forseti ég kem nú hér upp bara til að forvitnast um það hvort samgönguyfirvöld séu að skoða þessa tvo kosti víðar varðandi hugsanlegar lausnir á samgöngumálum landsmanna og einnig væri þá fróðlegt að vita virðulegi forseti eða fá að heyra hvernig hæstvirtur ráðherra metur þá þessa reynslu sem komin er af notkun þessara vegriða hér á íslandi til að mynda hvort hann taki undir eitthvað af þeim gagnrýnisröddum sem hafa komið fram varðandi þessi tilteknu víravegrið sem eru nú á hellisheiði